Si ces trois là trouvent, dans les deux jours qui viennent, un début d'accord, alors nous disposerons d'une base sérieuse pour convaincre les autres l'Inde, le Brésil, les autres pays à se joindre à cet effort.